Nem véletlen tehát, hogy most, amikor a kohéziós politika fontosságát és szükségességét hangsúlyozzuk, akkor bizonyos értelemben szeretnénk letenni a voksunkat majd a most kezdődő költségvetési vitákban is arról, hogy itt egy olyan közös európai politikáról van szó, amelynek a megerősítése és nem a szétszabdalása lenne a cél. Abban nincs kérdés, és ezt sokak hangoztatták, hogy az egyik legfontosabb prioritás az új munkahelyek létrehozása, a foglalkoztatás növelése, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy strukturális feszültségek jellemzik Európa munkaerőpiacait. Ahol van munkahely, ott sokszor nincs megfelelő tudással vagy megfelelő képességgel rendelkező ember, máshol pedig jól képzett emberek munkanélküliek azért, mert nincsenek megfelelő munkahelyek. Ebben a folyamatban nyilvánvalóan az Európai Szociális Alapnak kiemelkedő jelentősége van.

Itt nem nagy projektekről van szó. Itt kisebb projektekről van szó, rugalmasabb alkalmazkodásról. Nyilvánvaló tehát, hogy miközben elfogadjuk és támogatjuk mi magunk is azt az elképzelést, hogy egységes politikára, a szinergiák hasznosítására van szükség a kohéziós politika területén, ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a Szociális Alap tekintetében több rugalmasságra, kevesebb szabályra, több transzparenciára van szükség. Ilyen értelemben tehát külön szabályok kell hogy vonatkozzanak a Szociális Alapra, és külön üdvözlöm biztos úrnak azt a kijelentését, hogy eredménycentrikus értékelést akar bevezetni, hiszen a legnagyobb probléma nagyon gyakran éppen az és az erodálja a tekintélyét ezeknek a politikáknak ha nem látjuk azt, hogy milyen eredményt érünk el azzal, hogy pénzeket költünk el bizonyos irányokba.